Szeretném hangsúlyozni, hogy teljesen megértem azokat a kollégákat, akik aggódnak, hogy nehogy egy negatív precedenst teremtsünk itt. Mindnyájan azt szeretnénk itt közösen, hogy effektív, használható, koherens pénzügyi eszközei legyenek az Uniónak, és ez különösen igaz az emberi jogok és demokratizálódás területére. Ahhoz, hogy valóban elhiggyék Európa polgárai, hogy ezek a milliók jó ügyet szolgálnak, ahhoz szükség van olyan stratégia kialakítására, amit a Parlamenttel együtt alakítanak. Tehát a legtermészetesebb igény részünkről, hogy többéves kerettervet, stratégiát ne lehessen a mi beleegyezésünk, együttdöntésünk nélkül elfogadni. Ezért érthetetlen és keserű mindenki számára az, hogy a Bizottság és a Tanács részéről miért ez az ellenállás.

Szeretném hangsúlyozni a kettős felelősségünket vagy többes felelősségünket és hitelességünket is, amely ebben az immár két éve elhúzódó vitában most már mindnyájunkat egyre jobban kötelez.